virðulegi forseti ég vildi bara svara háttvirtum þingmanni á þann hátt að að sjálfsögðu hefur verið haft samráð við þingflokka ríkisstjórnarinnar hins vegar liggur það einnig fyrir og mér er alveg óhætt að upplýsa um það að þingflokknum var ekki í smáatriðum kynnt sú áætlun sem hér liggur fyrir enda hefur verið greint frá því ekki í smáatriðum hins vegar í meginatriðum hefur hún verið kynnt já og ríkisstjórnin fengið umboð þingflokkanna til þess að vinna áfram með þetta já hins vegar hefur ekki verið kynnt í grundvallaratriðum vegna þess að það lá fyrir eins og hæstvirtur utanríkisráðherra hefur sagt liggur fyrir ósk frá alþjóðagjaldeyrissjóðnum um